Señor Presidente, señora Comisaria, Europa ha demostrado un gran potencial en términos de crecimiento económico y cohesión social, pero no sólo tiene una función puramente económica la protección de los ciudadanos y el derecho a poder disfrutar de una vivienda, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables, o en el de situaciones sobrevenidas, deben ser una prioridad en el proyecto europeo y en su normativa. Miles de familias europeas están perdiendo sus casas, especialmente en España, como consecuencia de la grave crisis económica y financiera.

Por ello, debemos actuar urgentemente y garantizar que lo que está pasando ahora no se repita en el futuro la condena financiera de por vida. Sobre la base del principio de la tutela judicial efectiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la ley hipotecaria española vulnera la normativa europea.